ágætu landsmenn fyrir tæpum fjórum árum var stefnuræða forsætisráðherra lesin úr þessum ræðustól ræðan var jafnframt stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar það sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks sem tekist hafði með naumindum að endurnýja umboð sitt í þingkosningum árið tvö þúsund og þrjú formenn stjórnarflokkanna hafa dregið í þingið frumvarp um að setja ákvæði um þjóðareign náttúruauðlinda í stjórnarskrá hér kemur nýting sjávarauðlindarinnar strax í umræðuna hún er uppspretta mikilla auðæfa og skiptir höfuðmáli fyrir byggðir landsins rifjum upp hvað ríkisstjórnarflokkarnir sögðust ætla að gera í sjávarútvegsmálum á kjörtímabilinu sem nú er að renna skeið sitt á enda þetta var sagt í stjórnarsáttmálanum leitast verður við að styrkja hagsmuni sjávarbyggða til dæmis með því að kanna kosti þess að styrkja forkaupsréttarákvæði sveitarfélaga og lögaðila að nýta tekjur af veiðigjaldi til uppbyggingar þeirra takmarka framsal aflaheimilda innan fiskveiðiársins auka byggðakvóta og taka upp ívilnun fyrir dagróðrarbáta með línu ákvæði um að auðlindir sjávar séu sameign íslensku þjóðarinnar verði bundið í stjórnarskrá hvað af þessu hefur verið efnt nánast ekki neitt það eina sem hefur verið efnt af þessu er hin svokallaða línuívilnun en einungis að litlu leyti og með miklum semingi núna loksins þegar fjögur ár eru liðin og einungis nokkrir dagar eftir af kjörtímabilinu koma stjórnarflokkarnir með illa undirbúna tillögu um breytingu á stjórnarskránni þingmenn stjórnarliða tala meira að segja um í sömu andrá að þetta sé eiginlega alveg merkingarlaust ákvæði og maður hefur það á tilfinningunni að þetta sé eiginlega bara sett fram í gamni á sama tíma og það blasir við að ríkisstjórnin hefur ekki gert neitt á kjörtímabilinu til að rétta hlut sjávarbyggðanna stöndum við frammi fyrir því að hin svokallaða uppbygging þorskstofnsins virðist hafa mistekist gjörsamlega og byggðunum blæðir út það er nú þannig góðir landsmenn að það skiptir öllu máli fyrir okkur sem þjóð að landið sé í byggð á þessu höfum við í frjálslynda flokknum hamrað allt kjörtímabilið við viljum losa byggðirnar við drápsklyfjar kvótakerfisins og færa þeim aftur atvinnufrelsi og nýtingarréttinn sem af þeim hefur verið tekinn við viljum byrja þá vegferð með því að auka frelsi minni báta til veiða þessi atvinnutæki skapa flest störf í heimabyggð það er óumdeilt þau skipta miklu máli ágætu landsmenn frjálslyndi flokkurinn hefur einn flokka óhikað og af festu tekið upp hreinskipta umræðu um málefni innflytjenda málefni þeirra eru víða í ólestri fólk býr í atvinnuhúsnæði skráning og eftirlit er gloppótt brotið er á réttindum fólks íslenskukennslan er af skornum skammti og svona getum við haldið áfram að telja umræðan hefur skilað árangri ríkisstjórnin hefur aukið fé til íslenskukennslu og hún reynir að bæta lagaumhverfið sem snýr að erlendum starfsmönnum hér á landi en betur má ef duga skal mjög mikið innstreymi hefur verið af fólki hingað til lands og aldrei meira en síðustu mánuði við þekkjum tölurnar fjöldinn er nú um tuttugu þúsund manns nálgast fimmtán prósent af vinnuafli hér á landi það er varla ofmælt að segja að ísland upplifi nú í fyrsta sinn aðstæður sem aldrei hafa komið upp áður þar sem mikill fjöldi erlends fólks mun keppa við íslendinga um vinnu iðnaðarmenn iðnverkafólk og fólk í verslun og þjónustu finnur æ betur fyrir því að nú er komin upp áður óþekkt staða á íslenskum vinnumarkaði þar sem þeir sem eru fyrir í landinu mæta samkeppni frá erlendum íbúum afleiðingarnar eru að hópar launafólks hér á landi er að dragast aftur úr í kjörum að sjálfsögðu hefur það víðtæk þjóðfélagsáhrif þegar þúsundir erlendra nýbúa setjast að hér á landi í atvinnuleit til lengri og skemmri tíma íslendingar eru fámenn þjóð og viðkvæm fyrir því þegar hömlulausir aðflutningar eiga sér stað eins og við höfum upplifað á undanförnum missirum og munum væntanlega gera áfram ef ekkert verður að gert við í frjálslynda flokknum ætlum að takmarka á ný frjálst flæði launafólks frá nýjum ríkjum innan evrópska efnahagssvæðisins hér er ekki verið að tala um að loka landinu eða reka fólk í burtu heldur eingöngu lögð áhersla á það að sökum smæðar þjóðarinnar er það okkur íslendingum nauðsynlegt að stýra sjálf flæði erlendra nýbúa til landsins ef við í frjálslynda flokknum fáum umboð kjósenda til að setjast í ríkisstjórn ætlum við að láta reyna á ákvæði samningsins um evrópska efnahagssvæðið sem veitir heimildir til að taka upp takmarkanir á frjálsri för launafólks okkur er nauðsyn að verja íslensk gildi og menningararf og takmarka innflutning fólks við félagslega og fjárhagslega getu þjóðarinnar til að halda uppi velferðarkerfi sem hefur verið byggt upp af miklum dugnaði undanfarna áratugi þó alltaf megi gera betur yfirvöld í okkar litla landi verða að hafa stjórn á því hverjir og hvað margir innflytjendur koma til landsins öllum sem sækja hér um dvalarleyfi ber að skuldbinda sig til að hlíta íslenskum lögum og stjórnarskrá og nema íslensku góðir landsmenn mikilvægt er að virkja innlent vinnuafl frekar og betur en nú er gert

breyta á skattkerfi til dæmis ósanngjörnum skerðingarreglum sem bitna nú harðast á eldri borgurum og öryrkjum sem og því hvernig skattbyrði hefur þróast gagnvart lágtekjufólki sú ríkisstjórn sem nú situr hefur stundað linnulaust auðmannadekur allan sinn valdatíma nú er komið að alþýðu landsins við ætlum að koma okurflokkunum frá venjulegt fólk á að fá að njóta skattalækkana ekki bara þeir sem þegar hafa meira en nóg á milli handanna við viljum koma fólki út úr þeirri fátæktargildru sem stjórnvöld hafa skapað með stefnu sinni í skatta og peningamálum hækka á skattleysismörk í hundrað fimmtíu þúsund krónur og heimila bótaþegum að afla sér tekna án þess að bætur til þeirra séu skertar frjálslyndi flokkurinn leggur áherslu á nauðsyn þess að verðtrygging á lánsfé verði afnumin til hagsbóta fyrir almenning til dæmis fyrir ungt fólk sem er að eignast sína fyrstu íbúð lánsfé á að vera í boði á svipuðum kjörum og í nágrannalöndunum við sættum okkur ekki við að verðlag á nauðsynjum hér á landi sé hærra en annars staðar í okkar heimshluta við ætlum að berjast fyrir því að verslun verði frjáls með allar vörur sem leyfðar eru á innlendum markaði góðir landsmenn að lokum heiti ég því að frjálslyndi flokkurinn muni komist hann til valda beita sér fyrir því að gera stórátak til að bæta hag aldraðra og öryrkja í landinu ísland er gott og ríkt land og býr yfir stórkostlegum möguleikum hér á enginn að þurfa að búa við skort ágætu landsmenn ég vil að lokum nota tækifærið til að koma á framfæri samúðarkveðjum til ættingja og vina þeirra sem fórust og urðu að lúta í lægra haldi fyrir náttúruauðlindunum í mynni ísafjarðardjúps